Gratulując wszystkim sprawozdawcom, przede wszystkim chciałbym podziękować i pogratulować Struanowi Stevensonowi za ogromną pracę, jaką włożył w przygotowanie swojego sprawozdania. Godnym uznania jest fakt odbycia przez sprawozdawcę wielu spotkań, nie tylko z kontrsprawozdawcami czy z zainteresowanymi posłami do Parlamentu, ale ogromną liczbą rybaków, przedstawicieli branży, z naukowcami, i za to składam mu szczególne podziękowanie. Sprawozdanie kładzie nacisk na przyszłość drobnego rybołówstwa, które odgrywa niezwykle ważną rolę w gospodarce krajów Unii Europejskiej. To przede wszystkim przedsiębiorstwa rodzinne, niezwykle wrażliwe na zachowanie i zachwianie wspólnego rynku. W zderzeniu z połowami przemysłowymi zawsze przegrywać będzie pojedynczy rybak. Mam nadzieję, że to sprawozdanie nie tylko przyczyni się do zachowania drobnego rybołówstwa, ale stworzy możliwość konkurowania i zachowania różnorodności branży rybackiej.